Jednak sytuacja gospodarcza w Europie spowodowała, że to, co niemożliwe jeszcze rok temu, staje się wykonalne, i to za zgodą większości państw członkowskich. Kryzys gospodarczy i finansowy uczy nas nie tylko solidarności, ale także odsłania silne zależności gospodarcze pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Bycie poza strefą euro nie chroni państw nieposiadających wspólnej waluty przed kryzysem

Wręcz przeciwnie, problemy finansowe członków strefy euro wpływają negatywnie na sytuację w całej Unii. Dlatego też stały mechanizm stabilizacji finansowej powinien być otwarty na wszelkie państwa członkowskie, także te spoza strefy euro. Zamykanie się przed państwami spoza eurolandu, także poprzez silniejszą integrację gospodarczą i społeczną, jak proponuje to niemiecko francuski pakt na rzecz konkurencyjności, sprzyja pogłębianiu się Europy dwóch prędkości, co nie pomoże nam w budowaniu Europy silnej, spójnej i konkurencyjnej i nie stworzy warunków do działania wspólnotowego, do czego zachęca poseł Brok. Dziękuję.